Dit is hét Europees project, niet alleen van de komende jaren maar van de komende decennia.

Denk bijvoorbeeld aan de honderdduizenden banen die gecreëerd worden en daar waar ze verloren gaan nemen we de mensen mee om ze voor te bereiden op een andere baan. Denk er bijvoorbeeld ook aan dat onze energiefactuur zal dalen omdat we investeren in nieuwe gebouwen. Dit moeten we ook uitbreiden naar de rest van de wereld.